Kolegice Cerdas, drago mi je da ste spomenuli kao jedan od problema koji doista još uvijek postoji, a to je razlika u mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti unutar Europske unije, pa, evo, zanima me koje mislite da europske politike najviše mogu doprinijeti rješavanju tog problema, konkretno mislim na kohezijsku politiku. Mislite li da kohezijska politika može biti adekvatan instrument da bi se ovi problemi koji postoje na Madeiri, ali i u drugim dijelovima Europe, pogotovo srednjoistočnoj, mogli riješiti?